Die Berichterstatterin hat durch ihren Einsatz für den digitalen Tachografen viel erreicht, was das Thema Fernabfrage von Daten, einheitliche Kontrollpraxen und Datenschutz betrifft keine Frage! Doch der mit dem Rat der EU ausgehandelte Kompromiss geht mir nicht weit genug. Wir Abgeordneten hatten zahlreiche Vorschläge für praxistaugliche Lösungen gemacht. Nicht ein einziger davon ist von den nationalen Verkehrsministern angenommen worden. Ich habe mich speziell für eine flexiblere Handhabung der Lenk und Ruhezeiten für den Reisebusverkehr eingesetzt. Hier wäre es ein Leichtes, mit flexibleren Regeln einen hohen Mehrwert für den Bürger zu schaffen. Natürlich dürfen wir der Manipulation nicht Tür und Tor öffnen. Es darf durch die Flexibilisierung keine Mehrbelastung der Fahrer entstehen. Aber Menschen verhalten sich eben anders als leblose Güter. Da müssen wir auf Reisen schon vonseiten der Passagierrechte Pausen einlegen.